Po południu Parlament odrzucił wniosek ECR, by przeprowadzić debatę na temat sytuacji we Francji i zagrożeń dla demokracji w tym kraju. Cała Europa i cały świat śledzą z niepokojem wydarzenia we Francji, sceny gwałtu przypominające niemal wojnę domową. Ten parlament uznał, że lepiej o tym nie rozmawiać. Za to niedawno rzęsistymi oklaskami nagradzał prezydenta Marcona, potwierdzając, jak bardzo nie rozumie w swej większości obecnej sytuacji politycznej.

Jak trafnie napisał na Twitterze jeden z polskich think tanków Ośrodek Myśli Politycznej W Unii nie ma podwójnych standardów dla jej członków. Są standardy poczwórne po pierwsze, dla największych państw starej Unii, po drugie, dla reszty starej Unii, po trzecie, dla nowej Unii rządzonej przez partie z frakcji PPE, liberałów lub socjalistów i wreszcie dla nowej Unii rządzonej przez kogoś spoza tych frakcji..

Unia poczwórnych standardów nie ma przed sobą przyszłości i jest niegodna Europy, za którą lubi się podawać.